Wir hatten positive Referenden in Luxemburg und in Spanien. Es ist also keineswegs so, dass das hier das erste gewesen wäre.

Aber heute war es nicht lustig. Die Antieuropäer sind wirklich schlechte Verlierer.

Ich hoffe sehr, dass sich das irgendwann ändert.

Gibt es genug Demokratie in Europa, ist die Demokratie in Europa perfekt? Sicher nicht, aber das war ein guter Tag für die Demokratie in Europa. Jetzt gibt es manche, die beschweren sich, Irland sei unter Druck gesetzt worden.

Denken wir bitte einmal daran, wie die Europäische Union versucht hat, Österreich zu boykottieren, als Jörg Haider an die Regierung kam. Das klappt einfach nicht. Wir können unsere Mitgliedstaaten nicht unter Druck setzen. Unsere Mitgliedstaaten entscheiden in diesen Dingen souverän. Andere klagen, nur wegen der Krise habe Irland jetzt zugestimmt. In der Krise hat Irland europäische Solidarität erfahren.

Wir erwarten ja auch europäische Solidarität, wenn in Bulgarien oder in Ungarn die Wohnungen kalt bleiben, weil Russland und die Ukraine sich wieder einmal über das Gas streiten. Europäische Solidarität ist etwas Positives. Wenn es zu diesem Ergebnis führt, finde ich das sehr gut. Der Vertrag eröffnet neue Chancen. Hier gibt es einige Felder die Haushaltspolitik, die Politik im Justizbereich, im Inneren aber am wichtigsten ist für mich die Außenpolitik. Auch wenn Kollege Swoboda sagt, wir sollten keine institutionellen Debatten führen, muss die Debatte über den Europäischen Auswärtigen Dienst ernsthaft geführt werden. Wir müssen mit einer Stimme sprechen! Dieses Parlament und ich sage das deutlich an die Kommission, aber auch an den Rat gerichtet will einen starken Hohen Vertreter und einen effizienten Europäischen Auswärtigen Dienst. Wir wollen einen breit aufgestellten EAD, wir wollen ihn nah an der Kommission, und wir wollen, dass er Zugriff auf alle Dienststellen hat, auch auf die Dienststellen des Ratssekretariats. Das wird der Lackmustest auch in den Anhörungen der Kommission. Und das wird der Lackmustest für die Zukunft der europäischen Außenpolitik im 21. Jahrhundert, dass wir mit einer Stimme sprechen können.